El origen es, por tanto, una crisis financiera en el sector privado del sistema financiero, que se convierte rápidamente en algo que afecta a la economía real en forma de una profunda depresión, una profunda recesión —en términos técnicos— hay un descenso en la producción y un aumento importante del desempleo, que es especialmente grave en aquellos países en los que el sector inmobiliario o de construcción residencial tiene un peso significativo.

Esta reacción produce, lógicamente, consecuencias en las economías públicas, en las finanzas públicas. Ya no estamos hablando de las finanzas privadas, sino de las finanzas públicas. Y hay, en primer lugar, una situación de crisis de estabilidad financiera en las cuentas públicas como consecuencia de déficits muy acusados. Hay, además, una crisis en la deuda soberana.

Esta es la situación.

Y yo creo que la Unión Europea ha actuado correctamente en todo este tiempo. Ha podido parecer lenta en su decisión. Ha podido parecer a veces exasperantemente lenta en algunas decisiones, pero ha obtenido resultados correctos, resultados sensatos, resultados de una acción prudente de la Unión Europea y, sobre todo, una acción coordinada de la Unión Europea. Aunque pueda parecer que diversas medidas nos impiden ver el conjunto, creo que la Unión Europea ha establecido una estrategia adecuada a las circunstancias, que tiene que incluir necesariamente unas medidas a corto plazo y tiene que mirar más al medio y largo plazo, porque se trata de evitar que una crisis así vuelva a suceder. En las medidas a corto plazo —ya lo hemos dicho—, hay, en primer lugar, una inyección de dinero público y hay una coordinación por parte de la Unión Europea el llamado Plan Europeo de Recuperación Económica, auspiciado por la Comisión

Una manifestación de esa acción a corto plazo es, sin duda, la ayuda a Grecia, que ya había sido advertida por la Comisión, meses atrás, de una situación difícil en sus cuentas públicas.

No solo se le dan recomendaciones en relación con su situación de liquidez en las cuentas públicas, sino que también se le dan recomendaciones sobre reformas estructurales en el sistema de pensiones y la necesidad de abordar reformas en el sistema sanitario.

una estrategia de salida de la crisis, que sea una estrategia medida y controlada, que tiene, naturalmente, que dirigirse a evitar las dificultades serias, graves, de las cuentas públicas, pero que también tiene que mantener el objetivo del crecimiento.

Porque hay problemas estructurales en la economía europea problemas estructurales que son, en última instancia, los que han debilitado a la Unión Europea frente a una situación de profunda volatilidad, de profunda turbulencia financiera. Y la Unión Europea va tomando y planteando medidas en el medio y largo plazo que son importantes de señalar. En primer lugar, porque van a responder al tipo de crisis que se ha producido como consecuencia de esta situación económica grave que afecta al conjunto de la Unión Europea y, concretamente, al sistema de la zona del euro.

Y con ello me refiero a la pregunta de la señora Harms y el señor Cohn Bendit, que hacen mucho hincapié en este aspecto. También se ha de tener en cuenta la perspectiva de la acción en el G 20, en ejecución, por otra parte, de lo acordado en el G 20.

También hay que decir que, junto a la Estrategia Europa 2020, es importante la acción que respecto del conjunto del sistema productivo adopta la Comisión al plantear, en su comunicación del 12 de mayo, una coordinación de las políticas económicas. Por tanto, la Estrategia Europa 2020 es una forma de responder a un problema de fondo del sistema económico productivo, una forma de evitar que en el futuro haya esas debilidades de fondo del sistema, una forma de dar competitividad y productividad al sistema económico de la Unión y de dirigirse a esos objetivos de valor añadido tecnológico, teniendo en cuenta el impacto social y, por lo tanto, la necesidad de una especialización laboral, la empleabilidad y, también, la lucha contra el cambio climático. Pero no solamente hay un problema con el sistema financiero privado, no solamente hay un problema con la estructura productiva, también del sector privado esencialmente hay un problema de cuentas públicas, al que va dirigido, también, otro de los aspectos de las medidas de medio y largo plazo de la Unión Europea, es decir, las medidas que están en la propuesta de la Comisión del 12 de mayo que ayer empezó a debatirse en el Ecofin y que se seguirá debatiendo.

Hay que decir a este respecto que todas las instituciones de la Unión Europea están trabajando en esa dirección. Ya se habló de ello en el Consejo Europeo de diciembre del año pasado. Se encargó un estudio al Fondo Monetario Internacional sobre un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales. Se habló en el Consejo Europeo de marzo, lo planteó la Comisión el 1 de abril y ayer también se habló de ello en el Consejo Ecofin. Por tanto, estamos ante otra medida que se verá, sin duda, en el G 20, y que es de la máxima importancia son medidas que yo he llamado de medio y de largo plazo planteadas por la Unión Europea.

Es decir, la Unión Europea está planteando esos temas en todos los foros a los que acude. En definitiva, señor Presidente, se están dando los pasos y se dan las condiciones para ir hacia eso que se ha llamado una gobernanza económica de la Unión, en la que participan el Consejo Europeo activamente —con el Consejo—, la Comisión y el Parlamento Europeo como órgano legislador y como órgano controlador. Así pues, creo que podemos decir —para terminar, señor Presidente— que es verdad que la crisis ha puesto claramente de manifiesto las insuficiencias de la unión monetaria europea ante la no existencia aún de una unión económica una unión económica que está prevista en los Tratados pero no en la realidad. Nos hemos quedado en la unión monetaria, pero no pasamos a la unión económica.

Es una crisis que ha debilitado nuestras economías, que ha puesto a prueba a la Unión Europea, pero no la ha derribado, no la ha fragmentado. La Unión Europea ha respondido, a veces con lentitud —nos ha parecido—, pero con seguridad, a veces con vacilación —parece—, pero, en todo caso, con unidad, y ha sido una respuesta correcta, adecuada a los desafíos que tenemos en este momento. Espero que el Consejo Europeo de junio consolide esta dirección hacia esta suerte de gobernanza económica europea, hacia una reacción unida ante esta crisis por parte de la Unión Europea, y que, por lo tanto, prepare adecuadamente la posición común de la Unión Europea en la importantísima reunión del G